Dat is een Europese elite die uit is op revanche, op weerwraak, op een soort van strafexpeditie

Laat dat niet gebeuren.